Nous avons aussi adopté un rapport sur le trafic des êtres humains, un autre sur l'ordre de protection européen, autrement dit les droits des victimes. Je mettrai sur le même plan le rejet du permis unique, par lequel le Parlement européen rejetait une proposition par trop discriminatoire à l'égard des étrangers.

Mais pour moi, ce rapport s'inscrit dans la même vision à deux vitesses, la même vision prismée des droits de l'homme, portée ici par un certain nombre de collègues, et je le regrette.

Notre rapporteur a refusé des amendements reprenant le concept même existant en droit international de liberté de pensée, de croyance et de religion. Pourquoi quinze paragraphes sur la liberté de religion, essentiellement centrés sur les chrétiens et seulement six paragraphes sur la liberté d'expression?

Pourquoi ce double standard, qui consiste toujours à citer les mêmes pays l'Irak, l'Iran, la Russie, la Biélorussie ou Cuba, alors qu'on ne mentionne quasiment pas la situation dans de nombreux pays d'Afrique, et notamment pas au Maghreb où les défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie sont terriblement mis en cause, notamment en Lybie et en Tunisie, dans l'indifférence quasi générale?

Je pense que c'est en équilibrant nos positions, en adaptant les discours et les actes que nous progresserons vers une conception réellement universaliste des droits de l'homme. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire et je vous ai bien entendu, Madame Ashton.